Já si myslím, že je samozřejmě nepochybné, že některé prvky zdaňování by měly být harmonizovány, měly by být jednotné. O tom si myslím, že snad není ani základní míra sporu. Nicméně, nejsem si jistý, jestli společný daňový základ by měl být tou cestou, kterou se Evropa vydá. Já jsem si vědom toho, že není možné konstruovat evropskou dohodu, když vlastně chybí celosvětová dohoda, ale to, co vytvořili v Lucembursku a nejen tam, tak si myslím, že je skutečně nekalou daňovou soutěží. Je to praxe, která pokřivuje trh, která je založena na libovůli, a myslím si, že je to taková rána pod pás vůči ostatním členským státům a občanům, kteří věří ve společnou Evropu.